Poštovana predsjedavajuća, drago mi je što ova tema opet dolazi na našu agendu unatoč nedavnom tijesnom odbijanju inicijative socijalista i demokrata za osnivanjem posebnog odbora. Sa svakim novim izborima u zemljama članicama uviđamo opseg ovog problema.

Nedopustivo je da strane digitalne platforme bez provjeravanja istinitosti sadržaja, samo na osnovu plaćenih oglasa, dijele neprovjerene informacije.

No, treba naglasiti kako prevenciju stranog uplitanja u izborne procese ne treba ograničiti samo na sprečavanje širenja lažnih vijesti. Neophodno je raditi na otkrivanju stranih izvora financiranja političkih stranaka i njihov utjecaj na sadržaj političkih kampanja. Zato još jednom pozivam kolege da podrže osnivanje posebnog odbora za istraživanje stranih utjecaja na naše izborne procese. Slobodni i transparentni izbori su temelj demokratskog procesa i obrana europske vrijednosti.